Ne arată că trăim în lumi diferite, unii care sunt foarte bogați și care conduc lumea, practic ne conduc și pe noi, sunt între politicieni, și alții care muncesc pentru un trai decent și își plătesc taxele.

Pierderile anuale generate de folosirea companiilor offshore și a paradisurilor fiscale sunt de circa un trilion de euro, așa cum a estimat comisarul pentru taxare. Acum întreb, un om cu un salariu decent pentru care muncește, poate să înțeleagă cifra asta un trilion de euro?

Tot ce înțelegem este că există o caracatiță morală din care fac parte și aleșii noștri, cei care ne conduc, oameni de afaceri.

Trebuie neapărat să confiscăm acești bani care provin din evaziune fiscală și spălare de bani.